Ich hatte den Eindruck, dass die überwältigende Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses dieses Fest eher im familiären Kreis verbringen wollte, als mit dem Präsidenten des Europäischen Rates gemeinsam.

Sie haben recht Der Hinweis auf den Vertrag ist zutreffend.